Y esto hace daño a la reputación de los Estados Unidos, esto hace daño a la confianza entre los Estados Unidos y la Unión Europea, pero hace daño —por supuesto también— a los derechos fundamentales de los europeos. Porque es grave que los Estados Unidos espíen a las instituciones europeas —incluso a los negociadores de los Tratados con los Estados Unidos—, pero también, y que lo hagan masivamente, al conjunto de los ciudadanos europeos. Por ello, es imprescindible que este Parlamento Europeo extraiga lecciones. En primer lugar, instando a que se complete el nuevo paquete de protección de datos, incluido el Reglamento que refuerce la protección de los derechos fundamentales de la privacidad, que han sido masivamente arrasados por estas prácticas cuya legalidad debemos contrastar y verificar. En segundo lugar, es imprescindible también que esto tenga consecuencias en las relaciones bilaterales con los Estados Unidos y, por tanto, somos muchos en esta Cámara los que hemos instado a la suspensión de la negociación de apertura inminente del importantísimo acuerdo de libre comercio y de inversiones con los Estados Unidos, porque, hasta que este asunto no se esclarezca enteramente, es imposible restablecer por completo la confianza. Y, finalmente, el Presidente Schulz ha ordenado a la Comisión LIBE que decida el camino hacia delante. La Comisión LIBE ha decidido, a través de una reunión de su comité de coordinadores, poner en marcha un grupo de investigación, una investigación parlamentaria en la que se recabe la información de los expertos, todos los datos y los informes necesarios, se organicen las comparecencias oportunas y finalmente se emita un informe que diga cómo podemos garantizar a los ciudadanos europeos que sus datos están siendo correctamente protegidos por sus autoridades y que esto no va a volver a pasar.